Hvala lepa, gospod podpredsednik. Spoštovani minister za finance, doktor Andrej Bertoncelj! Kot minister za finance ste eden ključnih akterjev ekonomske politike v Sloveniji, vaše dolgoletne bogate izkušnje na področju gospodarstva še povečujejo vašo odgovornost pri pripravi Slovenije na njeno odpornost pred morebitno novo recesijo oziroma gospodarsko krizo. Gospod minister, oba veva, da je Slovenija v primerjavi z najrazvitejšimi državami v okviru OECD glede na delež davkov v BDP nadpovprečno obdavčena država. Oba najbrž tudi veva, da davki dušijo razvoj. Če ni razvoja, stagniramo oziroma nazadujemo. Proračunski prihodki so v zadnjem obdobju naraščali, kar po dolgem času omogoča razbremenitev vseh davkoplačevalcev. Na drugi strani pa s strani vlade ni mogoče opaziti, da bi pripravljala posodobitev davčnega sistema z razbremenitvijo različnih davščin. Spoštovani gospod minister, zanima me, kakšne so vaše usmeritve na področju posodobitve davčnih sistemov. Ali načrtujete znižanje davčnih bremen in razbremenitev davkoplačevalcev? Ali zgolj prenašanje davčnih bremen med različnimi zavezanci? Pa poglejva - davkoplačevalci v Franciji so na primer svojemu predsedniku Emmanuelu Macronu zelo jasno povedali, kako sprejemajo nove in nove obremenitve družinskih proračunov. Se vam zdi smiselno, gospod minister, da bi, glede na to, da je v zadnjem letu se nateklo približno ena milijarda evrov več na prihodkovni strani zaradi gospodarske rasti, in da bi na neki način pri tem - večjih večjih prihodkih participirali na eni strani seveda država, recimo eno tretjino, to je zdaj stvar diskusije, na en en potem naprej delavci vsekakor, delavci, in seveda tudi delodajalci. Ko govorim o gospodarstvu, vedno mislim na socialno-tržni model gospodarstva in govor, ko govorim o gospodarstvu, vedno mislim na delodajalce in delavce. To je logična celota, enih brez drugih ni. Slovenski davki niso racionalni, zato je treba po po desetletju - desetletje pravzaprav že čakamo - sistem postaviti na novo. To je izjemno težka naloga, to se gotovo strinjam. Slovenija mora vpeljati racionalen davčni sistem, ki bi bil dolgoročno bistveno bolj korekten in tudi učinkovit, pa še vsi bi imeli nekaj od tega. Dejstvo je, da je treba delo razbremeniti, ker je delo v Slovenijo preveč obremenjeno. Obstaja vtis, da je v Slovenijo, v Sloveniji prepovedano delati. Prosim za vaše odgovore in komentar, gospod minister.